Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j'ai bien écouté votre discours.

Or, ce Parlement, depuis maintenant bientôt deux ans, vous demande une mesure simple, au bénéfice des PME européennes justement. Cette mesure, c'est l'extension des indications géographiques pour les produits non agricoles. C'est la garantie de maintenir l'emploi dans les territoires fragiles, de maintenir des savoir faire, et c'est la garantie de mieux protéger les consommateurs, avec une véritable traçabilité sur les produits artisanaux fabriqués dans nos campagnes, partout en Europe. Ce n'est pas une préoccupation locale.